Într un stat membru al Uniunii Europene, România, democrația este violată, fără teamă de consecințe, de însuși partidul aflat la guvernare. Președintele Camerei Deputaților, una dintre cele două Camere ale Parlamentului, a numărat cei 80 de deputați aflați în sala de ședință și a anunțat că rezultatul numărătorii este 170. În acel moment, era supusă la vot o lege esențială pentru o mare parte din cetățenii României proiectul noii legi a pensiilor, care prevedea creșterea excesivă a vârstei de pensionare, egalizarea acesteia între femei și bărbați, precum și o recalculare care însemna de facto diminuarea cuantumului pensiilor pentru un număr mare de pensionari. Pentru că opoziția s a opus vehement acestor modificări și nu se afla în sală, în momentul votului, frauda a putut fi expusă în fața camerelor de luat vederi.